EuGH Richter haben bereits vor diesem Schritt gewarnt. Ich wage zu bezweifeln, dass der EGMR immer neutral und zweckmäßig urteilt.

Zurzeit versucht der EGMR, das Dublin Abkommen auszusetzen und Abschiebungen von Österreich nach Griechenland zu verhindern.